En segundo lugar, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, subrayo la importancia que tiene la verosimilitud de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa para reforzar un espacio de legitimación de la construcción europea como es el que tiene que ver con la ciudadanía, con los derechos, con las libertades y con nuestra capacidad de luchar juntos contra el crimen organizado y contra el terrorismo, y, en el ámbito del Tratado de Schengen, para ser eficaces a la hora de tratar asuntos delicados como el asilo, la inmigración, la extranjería y el control de las fronteras exteriores de la Unión. Pero, en tercer lugar, recuerdo, como otros antes que yo, que no es el fin de la historia. No solamente porque todavía queda la ratificación de la República Checa, sino porque debemos extraer las lecciones necesarias de las dificultades experimentadas para ratificar el Tratado de Lisboa. No ha sido fácil, han sido diez años de debates y esto va a hacernos mucho más exigentes, no solo para con nosotros mismos, sino para con las futuras ampliaciones a la hora de exigir lealtad, cooperación y responsabilidad a todos los que suscriban las nuevas reglas de que nos vamos a dotar a partir de la entrada en vigor del Tratado